Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek kiváló munkájához, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesség szerepe erősödjön az Unióban. Ennek kapcsán egy konkrét kezdeményezést szeretnék említeni, mely a határokon átnyúló önkéntes összefogás jegyében jött létre 19 évvel ezelőtt.

A program lényege, hogy határok nélkül a Közép és Kelet Európában együtt élő népek fiataljai együtt összekapcsolódnak, együtt utaznak és erősítik a toleranciát, a kölcsönös elfogadást.

Úgy gondolom, hogy a példaértékű programokat ki kell emelni, el kell ismertetni európai szinten, és egy ilyen elismerő szerepet tölthet be például az Európai Ifjúsági Károly díj.